Dieser Bericht ist ein klares Bekenntnis zur Landwirtschaft, zur Forstwirtschaft und zur Ernährungssicherheit innerhalb Europas.

Aber wir brauchen Ziele und Leitplanken, Herr Kommissar.

Oberstes Ziel muss es für uns sein, Verwaltungsvereinfachung für Land und Forstwirte zu erreichen und Planungssicherheit.

Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung müssen auch von kleinen und mittleren Betrieben genutzt werden können, und, Herr Kommissar, ich bin sicher, es gibt viele gute Punkte, die wir in unserem Bericht haben, die wir umsetzen können.